Dat is in deze dagen ontzettend veranderd, maar ik kan niet zeggen dat de aanleiding daarvoor nou zo positief is. Want helaas is het allemaal veroorzaakt door LuxLeaks en zijn wij nu in een situatie dat gewone burgers zich allemaal zorgen maken over het feit dat zij het gevoel hebben dat zij veel meer belasting moeten betalen hetzelfde geldt voor kleine ondernemers dan dat de grote multinationals doen. Het lijkt erop dat zij door de mazen van het net glippen. Ik denk dat het heel goed is dat wij nu van het momentum gebruikmaken om stappen voorwaarts te zetten en daar is in ieder geval voor nodig dat wij precies weten waar wij het over hebben.

Daar moeten wij met elkaar goede afspraken over maken, zodat wij over hetzelfde spreken.

Want om te weten waar je het over hebt is die transparantie broodnodig.